herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer nítján nítján hundruð sjötíu og níu um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms og slysaforfalla flutningsmenn eru auk mín háttvirtir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þau álfheiður ingadóttir árni þór sigurðsson þuríður backman og ögmundur jónasson í núgildandi fyrstu málsgrein fyrstu grein laganna segir að uppsögn skuli vera skrifleg og miðast við mánaðamót en í þessu frumvarpi er lagt til að uppsögnin sé skrifleg og auk þess rökstudd og málefnaleg og miðist við mánaðamót hér er bætt inn orðunum rökstudd og málefnaleg enn fremur er herra forseti lagt til að við

þetta frumvarp var fyrst flutt á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi og aftur á hundrað þrítugasta og öðru þingi en var í hvorugt skiptið rætt í núgildandi lögum er sem sé kveðið á um lengd uppsagnarfrests og að uppsagnir skuli vera skriflegar í sérlögum er að finna ýmis ákvæði sem takmarka rétt atvinnurekanda til uppsagnar svo sem þegar trúnaðarmenn eiga í hlut og launafólk í fæðingarorlofi einnig eru sérákvæði sem takmarka uppsagnarrétt svo sem í jafnréttislögum lögum um bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna lögum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum og í lögum um hópuppsagnir það er almennt svo að ekki er lögð sú skylda á atvinnurekendur og launafólk að tilgreina ástæður uppsagnar einber tilkynning um uppsögn nægir og atvinnurekandi getur leyst starfsmann þegar í stað undan starfsskyldum en ber eðlilega að greiða laun á uppsagnarfresti um það eru fjölmörg gömul sem ný dæmi uppsagnir svo ekki sé talað um geðþóttauppsagnir valda mikilli röskun í lífi launamanna þær eru í raun særandi og þær eru álitshnekkir og þær eru til þess fallnar að meiða æru launafólks sérstaklega þegar ráðningarsamband hefur staðið lengi þær eru enn fremur sem verra er til þess fallnar að torvelda möguleika þess sem sagt er upp að fá nýtt starf bak við slíkar órökstuddar uppsagnir geta búið og búa oft ástæður sem fela í sér mismunun einnig mismunun sem brýtur gegn jafnræðisreglu sextugustu og fimmtu grein stjórnarskrárinnar um bann við mismunun vegna kynferðis og svo framvegis það er auðvitað alkunna sú mismunun sem konur sæta í íslensku þjóðfélagi þær sæta meðal annars órökstuddum uppsögnum vegna kynferðis síns auk þess að vera mismunað við ráðningar það blasir einnig önnur staðreynd við í íslensku samfélagi hún er sú að það gerist æ algengara að miðaldra og eldra fólki með langan starfsaldur sé sagt upp störfum og yngra fólk ráðið í staðinn eða það heldur fremur störfum sínum mannauður sem býr í reyndu starfsfólki er ekki metinn að verðleikum en það er leyndin það er sú staðreynd að ekki þurfi að rökstyðja uppsagnir sem útilokar einatt alla sönnun þess að þeim sem sagt hefur verið upp á grundvelli einhverrar mismununar takist að sanna það það er því miður svo að reynslan sýnir að harka og óbilgirni í samskiptum atvinnurekenda við starfsfólk færist í vöxt það er svo að sjá að ný kynslóð auðmanna sem á undanförnum árum hefur keypt eða yfirtekið hvert stórfyrirtækið af öðru gjarnan að frumkvæði og fyrir fjármagn einokunarbankanna beri meiri virðingu fyrir arði af fjármagni sínu og bankanna en fólki það er til að mynda þyngra en tárum taki og þess eru mörg mörg dæmi að horfa til þess að starfsfólki sé sagt upp fyrirvaralaust og án rökstuðnings og gert að hirða persónuleg gögn sín og hypja sig af vinnustað samdægurs undir eftirliti eins og um afbrotamenn væri að ræða í því felast dylgjur um hæfni og eiginleika starfsmannsins

við búum herra forseti í lýðræðisþjóðfélagi þar sem heiðarleg gegnsæ samskipti atvinnurekanda og starfsfólks eiga að vera aðalsmerki ég segi það fullum fetum að það er engum ofraun að haga uppsögn með málefnalegum og rökstuddum hætti eins og lagt er til í frumvarpi þessu að það sé komið fram af aðgát og virðingu við launafólk ég vil nefna það að í samþykkt alþjóðavinnumálastofnunarinnar ilo hundrað fimmtíu og átta frá nítján hundruð áttatíu og tvö um uppsögn og ráðningarsamninga er kveðið á um það að sú meginregla gildi að atvinnurekandi megi ekki segja starfsmanni upp nema ákvörðunin sé byggð á atvikum er varða hæfni og háttsemi hans eða ástæðum sem varða atvinnureksturinn

gildar ástæður eða valid reasons í samþykkt ilo er að finna upptalningu á ástæðum sem aldrei geta talist gildar svo sem mismunun í blóra við mannréttindaákvæði stéttarfélagsaðild og margt fleira svipaðar reglur hafa verið teknar upp í alþjóðasáttmála svo sem félagsmálasáttmála evrópu og ýmis ákvæði mannréttindasáttmála evrópu eiga samhljóm í samþykktinni samþykkt ilo hefur ekki verið innleidd hér á landi og aðeins í tiltölulega fáum evrópuríkjum en í löggjöf langflestra evrópuríkja meðal annars norðurlanda hafa engu að síður verið sett lög sem takmarka uppsagnarrétt atvinnurekanda þau hafa lögleitt skilyrði um það að gildar og málefnalegar ástæður verði að liggja til grundvallar ákvörðun um uppsögn það hefur verið færður fram rökstuðningur nánast sönnun þess að þessi skilyrði hafa á engan hátt raskað starfsskilyrðum og samkeppnisstöðu fyrirtækja í viðkomandi löndum evrópu heldur jafnvel þvert á móti það hefur eflt fyrirtækin og starfsanda ég fæ ekki séð annað en að íslensk fyrirtæki geti starfað vaxið og dafnað við sömu skilyrði það er aðeins verið að fara fram á það herra forseti að uppsögn byggist á málefnalegum og gildum rökum uppsögn starfsmanns skiptir litlu sem engu fyrir afkomu fyrirtækis sérstaklega ef um stærri fyrirtæki er að ræða og kostnaður af rökstuddri og málefnalegri uppsögn er enginn eða hverfandi í hlutfalli við það fjártjón og miska sem starfsfólk má þola vegna ómálefnalegra uppsagna við skulum hafa það líka í huga að lífsafkoma hvers launamanns stendur og fellur með reglulegum vinnutekjum ég vil halda því til haga að langflestir eða flestir atvinnurekendur gera sér grein fyrir þeim auði sem felst í ánægðu starfsfólki sem býr við starfsöryggi og góðan aðbúnað en gera sér grein fyrir því að það er forsenda ábatasams reksturs í vel reknum fyrirtækjum eru uppsagnir rökstuddar og ekki gripið til þeirra nema önnur úrræði séu tæmd þegar fækka þarf starfsmönnum á samdráttarskeiði vel rekins fyrirtækis er því til að mynda mætt með því að ráða ekki í störf sem losna eða með því að útvega starfsmönnum störf hjá öðrum atvinnurekanda það eru fyrst og fremst forsvarsmenn illa rekinna fyrirtækja sem koma ekki fram við starfsfólk af virðingu og sjálfsagðri kurteisi þegar grípa þarf til uppsagna þeir gera sér einfaldlega ekki grein fyrir þeirri auðlegð sem felst í ánægðu og reyndu starfsfólki það má einnig færa fram gild rök fyrir því að það komi atvinnurekendum mjög til góða ekki síst þegar til lengri tíma er litið að frumvarp þetta nái fram að ganga alþýðusamband íslands hefur gefið umsögn um þetta frumvarp til nefndasviðs alþingis félagsmálanefndar og er umsögnin dagsett ellefta apríl tvö þúsund og sex

og ég vil geta þess að meðal kjarakrafna así í yfirstandandi kjarasamningum er að ilo samþykktin verði að lögum eða tekin upp í íslensk lög þetta er hluti af kröfugerð þeirra ég vil líka geta þess að sá sem hér lengst hefur barist fyrir þessu máli er sigurður g sigurðsson verkalýðsforkólfur og fyrrverandi formaður verkalýðsfélagsins hlífar í hafnarfirði ég er þess fullviss að samþykkt þessa frumvarps herra forseti muni óhjákvæmilega létta kjarasamningaviðræður sem nú standa yfir og eru erfiðar og stuðla að farsælli lausn así bendir á það sem ég hef áður sagt að sams konar reglur hafi verið teknar upp í alþjóðasáttmála á vegum stofnana sem ísland á aðild að og vísa ég í þá sáttmála sem ég gerði að umtalsefni hér áðan og así staðfestir enn fremur það sem ég sagði að flest nágrannaríki okkar í evrópu telji það skyldu sína að þær reglur gildi í samskiptum aðila á vinnumarkaði að málefnaleg sjónarmið og gildar ástæður skuli liggja til grundvallar ákvörðun atvinnurekanda um uppsögn starfsmanna þannig að við erum íslendingar

það hafa fjölmargir dómar á íslandi gengið sem hafa játað launafólki skaðabætur vegna ólögmætra uppsagna dómstólar hafa hins vegar verið afar tregir til að dæma þeim sem misgert hefur verið við miskabætur jafnvel ekki í þeim tilvikum þar sem unnt hefur verið að sýna fram á dómgreindarleysi hörku og óbilgirni atvinnurekanda og dómstólar hafa vísað til þess að lagaheimild skorti þetta á fyrst og fremst við á sviði hins almenna launamanns sem eru aðilar að stéttarfélögum sem eiga aðild að alþýðusambandi íslands staða opinberra starfsmanna er önnur það er reyndar fyrir hendi nýlegt dæmi um það að opinberum starfsmanni í hárri stöðu hafi verið greiddar skaðabætur á grundvelli tuttugasta og sjöttu greinar skaðabótalaga númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og þrjú það er full ástæða til þess og þá vísa ég til jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar að lögleiða ótvíræða heimild til að greiða almennu launafólki miskabætur og einnig í tilvikum þegar tuttugasta og sjöttu grein laga fimmtíu nítján hundruð níutíu og þrjú á ekki við eins og nánar er rökstutt í skýringum með þeirri grein sérregla um miskabætur vegna órökstuddra eða ómálefnalega harkalegra uppsagna almenns launafólks hefur auk þess rík varnaðaráhrif ég vil segja það hér áður en ég vík að einstökum greinum frumvarpsins að á síðustu tíu til sextán árum hafa verið ár einkavæðingar og frelsis í viðskiptum og þjóðfélagsgerð okkar hefur tekið stórstígum breytingum en þessu frelsi hefur því miður ekki fylgt sú ábyrgð sem ég hefði kosið að sjá með frumvarpi þessu er leitast við að sporna gegn ábyrgðarlausu frelsi við uppsagnir og einkavæða nánast ábyrgðina ef ég má svo að orði komast um athugasemdir við einstaka greinar vil ég leyfa mér að vísa til frumvarpsins og vil segja það að lokum og árétta að með frumvarpi þessu vilja flutningsmenn þess að efla starfsöryggi launamanna og efla hag fyrirtækja því til lengri tíma litið mun þetta frumvarp verði það að lögum koma þeim verulega til góða og með þessu er verið að lögfesta ákvæði í anda þess sem gerist og gengur á vinnumarkaði á norðurlöndum og öðrum evrópuþjóðum herra forseti að lokinni umræðu um frumvarp þetta óskast því vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félags og tryggingamálanefndar